virðulegi forseti kæru landsmenn í þúsund ár bjó þjóð við nyrstu voga mót þrautum sínum gekk hún djörf og sterk kvað davíð stefánsson skáld forðum fyrir alþingishátíðina nítján hundruð þrjátíu nú rúmum áttatíu árum síðar eiga þessi orð vel við íslenska þjóðin sem býr á eldfjallaeyju í norðurhöfum er djörf og sterk með samtakamætti getum við gengið gegn þeim þrautum sem náttúran býður okkar nú síðastliðna daga gekk yfir hamfaraveður á norðurlandi með miklum búsifjum sem minnir okkur á þá miklu samhjálp og samhug sem íslenska þjóðin býr yfir og fátt er jafngóður vitnisburður um það og barátta íslenska björgunarsveitarfólks síðustu daga hugur okkar er fyrir norðan íslenskir bændur eru okkur eyjaskeggjum jafnnauðsynlegir og vatnsauðlindir okkar jafnmikilvægir okkur og fiskurinn í sjónum fallvötnin okkar og hitinn í jörðinni í bankahruninu voru þeir gjaldeyrisvaraforði þjóðarinnar matarkista því að hvar værum við stödd í miðjum gjaldeyrishöftum ef við værum háð öðrum þjóðum með matvæli við megum aldrei gleyma aðstæðum okkar í náttúruvá við þurfum að tryggja öryggi allra landsmanna hvort sem er á landsbyggðinni eða á höfuðborgarsvæðinu í gegnum árin hefur náttúran verið dugleg að minna þjóðina á vald sitt með jarðskjálftum eldgosum flóðum og óútreiknanlegu veðurfari þjóðin hefur þó ávallt borið sigur úr býtum með samvinnu og samhug í fyrirrúmi rýmingaráætlun fyrir höfuðborgarsvæðið hefur ekki enn verið unnin sem leiðir hugann að því að staldra verður við með byggingu nýs landspítala á meðan unnið er að úrbótum í samgöngumálum út af höfuðborgarsvæðinu því verðum við að tryggja öryggi þjóðarinnar hvort sem heldur er úti á landi eða innan höfuðborgarsvæðisins það er mín sannfæring að fjármunum væri betur varið í samgönguúrbætur frekar en nýjan landspítala sérstaklega í ljósi þess að efla þarf spítalana í hinum landsfjórðungunum til að anna sjúkrahús innlögnum skapist vá á höfuðborgarsvæðinu málið þarf að skoða heildstætt á landsvísu en ekki einblína á eina uppbyggingu á einum stað það má sækja rök þessara hugmynda til þeirra varaflugvalla sem við höfum í millilandafluginu þeir sönnuðu sig í nýafstöðnum eldgosum þegar flugið lagðist af í evrópu um stund var hægt að fljúga til og frá landinu að þessu sögðu er það einkar mikilvægt að við sem þjóð göngum fram sem ein heild en ekki sem sundraður hópur aldrei er mikilvægara en nú að standa saman að stórum hagsmunamálum þjóðarinnar ég hafna sundrungu landsbyggðar og höfuðborgar dreifbýlis og þéttbýlis samvinna stór reykjavíkursvæðisins og landsbyggðarinnar er lífsnauðsynleg því að hvort um sig styður hitt á landsmóti hestamanna sem haldið var innan borgarmarkanna í sumar sást það og sannaðist að landsbyggðin og stór reykjavíkursvæðið vinna vel saman þegar svo ber undir í því tilfelli var sameinast um íslenska hestinn en þess má geta að hann skapar okkur rúma tvo milljarða í gjaldeyristekjur á hverju ári okkur ber að standa vörð um hagsmuni landsins lögsögunnar og að verjast sameiginlega ásókn erlendra þjóða í auðlindir okkar eins og við höfum gert í áratugi við þurfum stöðugleika en ekki sundrung við megum ekki láta þau niðurrifsöfl sem sækja á okkar góða íslenska samfélag ná undirtökunum eftir þær hörmungar sem gengu yfir þjóðina á haustdögum tvö þúsund og átta er það samvinna og stöðugleiki sem mestu skiptir á komandi árum

virðulegi forseti sjá dagar koma það styttist í alþingiskosningar það er annar meiri hluti utan alþingis en innan þess mikil andstaða er meðal landsmanna við ríkisstjórnina margar ástæður liggja að baki en skemmst er að minnast almenns skeytingar og kæruleysis gagnvart íslenskri lagasetningu og gildandi lögum réttarríkið sjálft er í raunverulegri hættu gefið er í skyn að lögreglan verji ekki þjóðþingið og sundrung hefur myndast milli þingmanna þegar kemur að þátttöku í óralöngum hefðum við þingsetningu búið er að veikja innviði lögreglunnar svo síðustu fjögur ár að hún getur vart sinnt lögbundnu hlutverki sínu þökk sé ríkisstjórninni við íslendingar eigum gnótt tækifæra við erum rík af náttúruauðlindum við eigum legu landsins í breyttri heimsmynd og þrátt fyrir að náttúruöflin sjálf séu okkur stundum grimm færir náttúran ekki líka nýjan auð nýjar náttúruauðlindir hér nefni ég makrílinn og hugsanlega olíu virðulegi forseti tungumálið sjálft og þjóðtrúin eru einnig sterkur hluti af íslenskri menningu og hornsteinar íslensks samfélags við verðum að standa vörð um það í kvikum heimi því er við hæfi að vísa á ný í ljós davíðs stefánssonar í þúsund ár bjóþjóð við nyrstu voga mót þrautum sínum gekk hún djörf og sterk í hennar kirkjum helgar stjörnur loga og hennar líf er eilíft kraftaverk virðulegi forseti ég óska íslendingum farsældar á komandi árum